Jutro w południe będziemy głosować nad dokumentem pani poseł Ayali Sender. Po latach uzgadniania stanowisk mamy szansę na utworzenie jednej unijnej elektronicznej sieci wymiany danych. Mamy szansę na znaczącą poprawę bezpieczeństwa na europejskich drogach. Wiem, że wielu z Was zastanawia się, czy poprzeć jutro poprawkę 36 dotyczącą tabel korelacyjnych. Szanowni Państwo! Nie mamy czasu na dalsze opóźnienia w przyjęciu tego dokumentu. Każdy dzień to koszt przynajmniej kilku istnień ludzkich użytkowników europejskich dróg. Jestem przeciwny przedkładaniu kwestii proceduralnych nad merytorycznymi, a w tym przypadku mamy do czynienia z próbą udowodnienia wyższości jednego stanowiska nad drugim za wszelką cenę. Pozostało mi tylko kilka sekund, więc powiem krótko.